W opublikowanych ostatnio projektach rozporządzeń Komisja Europejska podkreśliła, że podstawą przyszłych programów operacyjnych będą krajowe programy reform. Zatem konieczne jest ich udoskonalenie, aby móc efektywnie wykorzystywać instrumenty polityki spójności. Kluczowy jest także udział szczebla regionalnego i lokalnego w ich przygotowaniu, wdrażaniu i ocenie oraz we wdrażaniu omawianej dziś inicjatywy przewodniej. Mam nadzieję, że inicjatywa ta przyczyni się do pełniejszego wykorzystywania potencjału osób, których dostęp do rynku pracy jest dziś utrudniony, takich jak młodzi rodzice, osoby niepełnosprawne oraz sprawujące opiekę nad osobami zależnymi, a ponadto, że inicjatywa ta stanie się impulsem do ściślejszej współpracy między instytucjami edukacyjnymi i przedsiębiorcami.